Monsieur le Président, chers collègues, alors que s'achève la séquence d'auditions des commissaires européens, qui, dans cet hémicycle, peut se satisfaire du bilan de la procédure d'examen des conflits d'intérêt?

L'expérience de ces deux dernières semaines illustre toutes les failles de la procédure actuelle, qui manque cruellement de moyens, de temps et d'indépendance pour être suffisamment robuste et crédible. Alors que la confiance des citoyens européens dans leurs institutions s'effrite, il est temps de mettre en place les dispositifs à même de garantir pleinement l'intégrité de nos dirigeants européens. C'est pourquoi nous vous proposons un débat sur la prévention des conflits d'intérêt dans les institutions européennes. Ce moment d'échange, que nous proposons sans résolution à ce stade, pour obtenir le soutien le plus large possible de notre hémicycle, doit tous nous réunir. Le vote sur ce débat, que nous demandons avec un appel nominal, ajouté comme troisième point à l'ordre du jour, est une chance unique de montrer aux citoyens que nous préférons l'éthique plutôt que le fric.